samningu stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagna ásamt mér standa að þessari þingsályktunartillögu nítján þingmenn þannig að þetta eru samtals tuttugu þingmenn sem flytja þetta mál og ég ætla að sleppa því herra forseti að lesa þá alla upp þeir eru náttúrlega á fylgiskjalinu

alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að ráðherrar hennar feli viðkomandi þingnefndum meiri hluta þeirra eða formanni ásamt hugsanlega öðrum þingmönnum að semja og ritstýra stefnumarkandi frumvörpum og þingsályktunartillögum sem þeir hyggjast flytja á alþingi þetta er mjög mikil breyting og það er ekki víst að almenningur átti sig á því hvað þetta þýðir en þetta mundi flytja löggjafarvaldið frá ráðuneytunum

og það má segja að þetta sé ákveðin bylting þess vegna er mjög mikilvægt að viðkomandi nefnd sem fær þetta mál til umsagnar sem verður væntanlega stjórnskipunar og eftirlitsnefnd að hún hugi að hugsanlega einhverjum breytingum þannig að þetta verði mildara til að byrja með og menn geti þá tekið þetta í einhverjum skrefum eða þrepum ég sit nú í þeirri nefnd þannig að ég mun vinna að þessu máli áfram þar við höfum búið við þrískiptingu valdsins alla vega í orði kannski ekki á borði frá því að franska stjórnarbyltingin var og þrískipting valdsins byggir á því að vernda borgarann fyrir ofurvaldi ríkisins það er að valdinu ríkisvaldinu sé skipt í þrennt

og dómsvald og þau séu óháð hvert öðru nú er það þannig að þessi fína regla er brotin mjög víða hún er til dæmis brotin í því að sami maðurinn fer með framkvæmdarvald sem ráðherra og löggjafarvald sem þingmaður

og mætti hugsanlega skoða það eitt sér síðan ef maður fer að skoða lagasetningar á íslandi og bara víða um alla evrópu er það þannig að lög eru yfirleitt samin af framkvæmdarvaldinu síðan er löggjafarvaldið að setja mjög nákvæm ákvæði í fjárlög um framkvæmdir og jafnvel þannig að það hefur kannski minnkað eitthvað en ég man þá tíð að það var ákveðið af alþingi að rækta fíkniefnahund í vestmannaeyjum sem sagt að alþingi var ekki bara að setja fjárveitingu til þess heldur að skipa sér af því hvar og hvernig það yrði gert menn grípa þannig mjög mikið inn í hvers annars verkefni níutíu af hundraði allra frumvarpa sem alþingi hefur samþykkt frá nítján hundruð níutíu og fimm eru lög sem flutt eru af ráðherrum ekki af alþingismönnum sjö prósent eru flutt af nefndum alþingis oft að frumkvæði ráðherra það kannski liggur mikið á að ná fram og þá er það fljótlegra aðferð að láta alþingi eða nefndir alþingis flytja það þá þarf ekki að vísa því til nefndar og svo framvegis og má segja að það sé kannski angi af þessu máli en ekki beint til eftirbreytni að menn noti þá leið til að flýta málum þrjú prósent frumvarpa sem verða að lögum eru flutt af alþingismönnum og ég verð að segja eins og er herra forseti að það eru yfirleitt minni háttar mál yfirleitt mjög mikið minni háttar mál eins og til dæmis að hafa fána hér í þingsalnum ekki það að ég telji það vera eitthvað lítið mál en ég sé ekki að það sé eitthvað sem breyti rammanum utan um þjóðfélagið þó að það kannski breyti myndinni af alþingismönnum þau frumvörp sem flutt eru af ráðherra eru gjarnan samin af starfsmönnum viðkomandi ráðuneytis þeim undirstofnunum ráðuneytis sem vinna eftir lögunum sem er samkeppnisstofnun eða barnaverndarstofu eða eitthvað slíkt eða skattstjóra eða utanaðkomandi sérfræðingum í viðkomandi málaflokki sem ráðherra velur oft í samráði við starfsmenn ráðuneytisins enda er sérfræðiþekkingin í málaflokknum þar helst til staðar þegar um stærri mál er að ræða setur ráðherra stundum ekki alltaf á laggirnar nefnd sem kryfur málið til mergjar og semur frumvarp slíkar nefndir eru ýmist skipaðar sérfræðingum úr stofnunum eða ráðuneytum sem vinna við framkvæmd laganna stundum tilnefna hagsmunaaðilar eða stjórnmálaflokkar einnig fólk í nefndirnar þetta er svona vinnan við samningu frumvarps þegar frumvarpið tekur á sig mynd frá hendi höfundar fer það til skoðunar í ráðuneytinu ef það er ekki samið af ráðuneytisfólki sjálfu og síðan til ráðherra sem leggur blessun sína yfir það báðir aðilar þurfa að rökstyðja breytingar vilji þeir gera breytingar á frumvörpum þeim texta sem liggur fyrir þurfa þeir að segja ég vil þessa breytingu vegna þessa og þessa það þurfti hinn upphaflegi höfundur ekki að gera svo fer það til samþykktar í ríkisstjórn og að lokum til stjórnarflokkanna sem oft fá mjög skamman tíma til yfirlestrar þessir aðilar geta allir gert tillögur um breytingar og vísað því til höfundar en þær breytingar þurfa að vera rökstuddar höfundurinn sem alla jafna er ekki kjörinn af kjósendum þarf ekki að rökstyðja uppbyggingu innihald og anda frumvarpsins sem seinna verður oft að lögum geri nefndin breytingar á frumvarpinu oft í nánu samráði við ráðuneytið eða höfundinn þurfa þær breytingar einnig rökstuðning þegar frumvarpið er búið að fara í gegnum nefnd þar sem oft er kannað hvernig gengur að framkvæma lögin það er löggjafarvaldið eyðir miklum tíma af tíma sínum í það að athuga hvernig gengur að framkvæma viðkomandi lög og þetta hafa háttvirtir þingmenn sérstaklega nýir þingmenn uppgötvað á síðustu dögum og mánuðum hvernig starfið í nefndunum fer fram við erum í rauninni að athuga hvernig gengur að framkvæma lög sem framkvæmdarvaldið hefur samið sá sem ritstýrir og er höfundur frumvarps ræður mestu um það hvernig endanleg lög líta út hann er í rauninni með mesta valdið í þjóðfélaginu það geta hins vegar komið upp hagsmunaárekstrar ef höfundurinn starfar jafnframt við að framkvæma lögin eða samdi síðustu lög að þá getur verið vandræðalegt fyrir hann að komast að því að það hafi verið einhver villa í þeim þannig að

semja lögin í ráðuneytunum eða í undirstofnunum eru ekki kjörnir af þjóðinni til að setja henni lög en hafa ég mikið vald vegna þessarar stöðu það hefur verið lenska að frumvörp koma seint inn til samþykktar í ríkisstjórn það eru ákveðnir tímapunkta lok nóvember fyrir frumvörp fyrir áramót og lok mars fyrir frumvörp sem eiga að klárast á sumarþingi þá opnast flóðgátt og það flæða inn frumvörp fyrst til ríkisstjórnar sem þarf að sitja á fundum löngum og afgreiða frumvörp í kílóavís síðan fer það til stjórnarflokkanna sem þurfa líka að afgreiða frumvörp

það er útilokað að lesa það allt saman sumir hafa jafnvel sagt að þetta sé takt hjá ráðuneytismönnum að láta frumvörp koma svona seint fram til þess einmitt að þau fái ekki mikla umræðu og verði þá samþykkt svona nokkuð hugsunar og meðvitundarlaust þetta fyrirkomulag er engan veginn í samræmi við stjórnarskrána um þrískiptingu valdsins eða hugmyndir franskra heimspekinga um það að það eigi að vernda borgarann með því að þrískipta valdinu í löggjafarvald og framkvæmdarvald ef þessi

snúast við það yrðu alþingismenn það yrði formaður nefndar eða varaformaður eða nefndin öll eða meiri hlutinn sem mundi semja frumvörp sem yrðu svo send til ráðuneytisins til að athuga hvernig gengi að framkvæma þau það finnst mér vera eðlilegt mér finnst eðlilegt að fólk sem er kosið til þess að setja þjóðinni lög það er háttvirtir þingmenn að þeir semji líka lög setji þjóðinni líka þann ramma þau lög sem þjóðin er að vinna nú býst ég við því að ráðherra sé í betri tengslum svona hugmyndafræðilega við meiri hluta nefndar en við ráðuneytismenn allt fólk hefur skoðanir líka ráðuneytismenn og það er ekkert víst að skoðanir ráðherrans og ráðuneytismannanna fari saman en það eru meiri líkur á því að það gerist milli meiri hluta þingnefndar sem er jú í sama flokki og ráðherrann eða stjórnin þetta er jú meiri hluti að þeir séu meira í takt við ráðherrann um hverju þeir vilja breyta þannig að það náist fram róttækari breytingar ráðherrann ætti að vera í góðum tengslum við meiri hluta nefndar og geta treyst á gott samstarf við ritstjórann eða ritnefndina síðan er það náttúrlega ráðherrann sem hefur lokaúrslitavald um það hvernig viðkomandi frumvarp lítur út hann getur breytt því þegar nefndin er búin að

það er ljóst að þessi þingsályktun ef hún verður samþykkt þá þarf að gera ansi miklar breytingar á hvar frumvörp eru samin og hvar það fólk starfar það er fjöldi manna sem starfar í ráðuneytunum að því að semja frumvörp og það vill svo til að alþingi semur fjárlög og borgar þau laun þannig að það gæti verið mjög auðvelt fyrir alþingi að flytja þau laun og það fólk inn til nefndasvið alþingis þar sem næðist væntanlega fram meiri hagræðing en að vera með sérfræðinga í öllum ráðuneytum til að semja lög ég reikna með því að alþingismenn sem eru kosnir til þess af þjóðinni reglulega og þurfa að svara fyrir gerðir sínar fyrir þjóðinni að þeir muni finna til ábyrgðar við það að lenda í þeirri stöðu að vera í meiri hluta nefndar eða jafnvel öll nefndin og þurfa að vinna og glíma við ákveðið vandamál og leysa það og setja um það lög ég geri því ráð fyrir því að það muni breytast mikið viðhorf þingmanna til til dæmis að verða ráðherra það muni minnka áhuginn á því að verða ráðherra og aukast áhuginn á því að hafa áhrif á lagasetninguna ráðherra getur svo séð um framkvæmdina það hefur mikið verið talað um virðingu alþingis og vinnubrögðin og annað slíkt og það er athyglisvert að nú til dæmis við síðustu kosningar urðu miklar breytingar á skoðunum fólks það komu fram nýjar hugmyndir um hvernig ætti að leysa málin svo gerist ósköp lítið af hverju skyldi gerast ósköp lítið þetta á ekki bara við um ísland þetta á við um alla evrópu það eru dálítið að ráðuneytismennirnir sitja hinum megin og þeir hafa einhverja skoðun á málum og það er sú skoðun sem kemur í gegn í velflestum frumvörpum það er nú bara þannig þess vegna segir aumingja kjósandinn þegar hann er búinn að kjósa nýja stefnu og nýtt fólk og nýja flokka og nýja ríkisstjórn og heldur að nú komi einhverjar gífurlegar breytingar að það kannski gerist ósköp lítið ég er ekki að segja að það sé núna við þessa ríkisstjórn en þannig er það um alla evrópu þess vegna minnkar tiltrú

þingmenn átti sig mikið betur á því hvaða breytingu þessi þingsályktun hefur í för með sér og sjái miklu betur þær miklu breytingar sem það gæti haft í för með sér og muni í rauninni snúa við valdahlutföllum þingsins hvað varðar lagasetningu

tekur til sín lagasetningarvaldið sem hann samkvæmt stjórnarskrá á að hafa en hefur verið þannig að yfir níutíu prósent af frumvörpum sem eru samþykkt hér á hinu háa alþingi eru ekkert samin af þingmönnum þau eru samin af ráðherra sem sumir eru þingmenn líka ekki alltaf og af einhverju fólki ráðuneytisfólki ágætisfólki en það bara var ekkert kosið til þess að setja þjóðinni lög